Nous venons à peine de conclure le débat précédent qui, de façon générale, rend compte de la nécessité d'une approche globale de l'Union européenne en matière de migration. C'est en tout cas ce que j'ai compris, et notre discussion porte désormais sur des expulsions sommaires de migrants en Espagne et sur les tentatives du gouvernement espagnol pour rendre ces pratiques légalement possibles.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la situation qui nous intéresse à Ceuta et Melilla, les questions que nous adressons sont simples et assez directes, et les réponses doivent l'être tout autant. Qu'est ce qui permet à un État membre de ne pas se conformer aux garanties prévues par la directive sur les retours? Qu'est ce qui permet qu'on s'exonère du respect du principe de non refoulement et de l'accès effectif à la procédure d'asile? Si l'Europe et ses États membres se contentent d'appliquer des logiques de chacun chez soi ou de chacun pour soi, nous ne relèverons pas ces défis présentés par la migration, et je crois que nous ne serons pas à la hauteur des enjeux collectifs de notre continent.